si scontra con la Russia ricordiamo l'abbattimento di un caccia poi tratta con Mosca, quindi con Teheran per arrivare ai trattati di Astana, per contrastare l'avanzata dei curdi, coraggiosi protagonisti della sconfitta dell'Isis a Raqqa. Ora si lancia in un'impresa militare finalizzata a schiacciare le milizie curdo siriane dell'Ypg e ad assicurarsi al proprio confine una zona di sicurezza. Quello che però sta accadendo realmente in questa guerra non lo sa nessuno, non è chiarissimo, anche se alcune cose sembrano esser certe, cioè perdite di vite da parte dei militari siriani, sembra almeno una ventina solo sabato. Ma quel che più ci dovrebbe indignare pare un centinaio di vittime civili, secondo fonti ospedaliere curde, dei quali molti donne e bambini. Donne e bambini, l'Alto rappresentante non si commuove. È vero che il Papa ha ricevuto Erdogan, ma conoscendo Papa Francesco sono sicuro che, oltre a parlargli dei diritti umani dei cristiani perseguitati, gli avrà anche fatto il conto di queste vittime civili. Ma si sa questa Europa l'Alto rappresentante ne è maestro in questo compartimenta i diritti umani. In certi casi sono gravissimi e si invocano i tribunali internazionali, in altri casi se ne parla così genericamente come se fosse stato, non so, uno scherzo di carnevale.

Qualcuno che adesso è pentito e che dice che non vuole più l'adesione della Turchia ci diceva che la Turchia è Europa.

Un'offensiva che vuole proseguire una strada decisamente contrastante con la strategia della NATO e degli Stati Uniti, e di questo bisognerebbe che a un certo punto gli USA ci dessero contezza. Ora questa offensiva, secondo le testuali parole di Erdogan, mira a schiacciare sul nascere una forza vista come aperta minaccia alla sua sicurezza. Quindi è pericolosissima questa strategia di Erdogan, pericolosissima per il nostro futuro, per la nostra sicurezza.

L'aggettivo è rivolto anche a chi si dimentica di condannare, come si è dimenticata la signora Mogherini, con parole dure, perché occorre durezza quando si bombardano donne e bambini, come si è fatto in altri casi. Ma qui altri interessi evidentemente geopolitici e di altro genere impongono questa vergognosa viltà.